Napriek tomu, že odvetvie cestovného ruchu je významným a stabilným zdrojom príjmov pre krajiny Európskej únie, je dobré hovoriť o možnostiach zvýšenia jeho potenciálu. Jedným z efektívnych a dostupných opatrení, ktorými môžeme v krátkom čase zvýšiť príjmy v cestovnom ruchu, je, myslím si, pružnejšia vízová politika Únie. Skúsenosti z obdobia, keď moja krajina neuplatňovala voči svojim východným susedom vízové obmedzenia, nám ukázali, že obyvatelia Ukrajiny, Ruska, ale aj ďalších krajín z tejto oblasti majú veľký záujem o spoznávanie života vo vyspelej Európe. Po spustení schengenskej hranice a zavedení povinných víz pre návštevníkov z východu príjmy nášho cestovného ruchu veľmi výrazne poklesli. Preto som presvedčený, že väčšia otvorenosť a pružnejšia vízová politika Únie voči krajinám s dynamickým hospodárskym rastom by pomerne rýchlo priniesla významné množstvo nových zákazníkov pre európske spoločnosti pracujúce v oblasti cestovného ruchu.